virðulegi forseti ég mæli fyrir nefndaráliti frá menntamálanefnd

nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund þórhall vilhjálmsson og jón vilberg guðjónsson frá menntamálaráðuneyti og guðrúnu helgadóttur og valgerði halldórsdóttur frá félagsráðgjafafélagi íslands umsagnir bárust frá háskóla íslands

með frumvarpinu er lagt til að við fjórðu grein laga númer þrjátíu og fimm tvö þúsund og níu um náms og starfsráðgjafa verði bætt heimild sambærilegri þeirri sem er að finna í fjórða og fimmtu málsgrein tuttugustu og fjórðu grein laga númer áttatíu og sjö tvö þúsund og átta um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla grunnskóla og framhaldsskóla um að menntamálaráðherra geti falið háskólum sem hlotið hafa viðurkenningu á grundvelli laga um háskóla og sinna menntun náms og starfsráðgjafa að annast útgáfu leyfisbréfa

nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt háttvirtir þingmenn árni þór sigurðsson ásmundur einar daðason og jónína rós guðmundsdóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins eftirfarandi háttvirtir þingmenn skrifa undir nefndarálitið oddný g harðardóttir skúli helgason margrét tryggvadóttir unnur brá konráðsdóttir ragnheiður ríkharðsdóttir og eygló harðardóttir